Politica de vecinătate este importantă pentru promovarea valorilor și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Având în vedere că, de 5 ani, România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii, solicit Comisiei să dezvolte strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Această regiune este extrem de importantă în cadrul strategiei externe a Uniunii Europene în domeniul energiei. Subliniez și necesitatea cooperării transfrontaliere în regiunea Dunării, având în vedere că strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării adaugă o valoare importantă în politica Uniunii pentru Europa de Est. Consider că politica de vecinătate a Uniunii trebuie corelată cu politica de dezvoltare regională și macroregională a Uniunii Europene și cu alte politici ale Uniunii, precum politica în domeniul transporturilor. În contextul revizuirii TEN T, solicit ca centrele industriale și porturile maritime și fluviale ale statelor membre riverane Dunării să devină noduri ale rețelei centrale TEN T.